Paní předsedající, jenom tři krátké poznámky k vystoupení pana komisaře.

Ty předpokládají pravděpodobnostní přístup, od kterého se pan komisař odklání spíše k přístupu absolutistickému. Za druhé bych chtěl říci, že aby celý tento přístup k bezpečnosti občanů byl věrohodný, měly by zátěžové testy být nastoleny ve všech oblastech, kde se produkuje energie. Nejvíce lidí zahynulo při výrobě energie tam, kde se rozlomily hráze.

Pan komisař, jak se zdá, se účastní zelené poutě svaté, ale polský satirik Jerzy Lec říká, že ani účast na pouti svaté vás nezbaví pocení nohou a zápachu.